În primul rând, doresc să îl felicit pe dl Coelho pentru munca deosebită depusă la acest raport, atât de important pentru România și Bulgaria, și să fac următoarele precizări adoptarea de către România a legii prin care se reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal este un pas important în vederea îndeplinirii tuturor condițiilor de

Ministerul Administrației și Internelor a realizat progrese importante în ultima perioadă, astfel încât România se află în grafic pentru intrarea în spațiul Schengen la termenul stabilit, martie 2011. România a fost dată exemplu în special pentru sistemul de supraveghere maritimă SCOMAR într o serie de rapoarte redactate de experți europeni.